háttvirtum þingmanni grétari mar jónssyni háttvirtur þingmaður er svo sem gamall kunningi hér í sölum alþingis hefur verið flutt þó nokkrum sinnum hér í

það er kannski ekki nauðsynlegt að fara í mjög langa ræðu um efni þess það byggir á því að auka

á langinn eigi launafólk sem þannig hagar til um að ekki kemst á kjarasamningar mánuðum saman rétt á sambærilegum launabreytingum og öðrum launamönnum hafa verið tryggðir fyrir sömu tímabil eða ár ef svo hagar til að gerð kjarasamninga dregst verulega á langinn það eru vissulega dæmi til þess að gerð kjarasamninga hefur stundum dregist mánuðum saman og árum saman og það er svo sem tafla í fylgiskjali með þessu máli sem sýnir meðal annars hvernig kjarasamningar sjómanna hafa iðulega dregist á langinn og þeir hafa búið við fjöldamörg samningslaus tímabil og er það rakið í sérstakri töflu alveg frá nítján hundruð áttatíu og fimm og fram til tvö þúsund og fjögur það kemur í ljós ef menn líta á þessa töflu að kjarasamningar sjómanna hafa stundum dregist í hálft annað ár iðulega í meira en ár og nokkrum sinnum í tíu til ellefu mánuði það liggur því alveg ljóst fyrir að launþegasamtök lenda stundum í því að vera með lausa kjarasamninga ekki bara mánuðum saman heldur árum saman þetta hefur líka átt sér stað hjá fleiri samtökum launafólks en bara fiskimönnum þó að það dæmi sé tekið hér og sýnt sem rökstuðningur fyrir því að huga að þeirri réttarbót sem hér er lögð til réttarbótin felst í raun og veru í því að lög um stéttarfélög og vinnudeilur yrðu algjörlega óbreytt nema því aðeins að það dragist í meira en sex mánuði að koma á kjarasamningi sú breyting sem hér er lögð til í lögunum hefur enga virkni fyrr en

og kveður á um að þá sé það lögbundið að þegar semst komi upphafshækkun kjarasamninga aftur fyrir sig í tíma og endi með því ef kjarasamningar dragast lengur en tólf mánuði eða meira að þá gildi sú lausn kemur út úr kjarasamningnum frá upphafsdegi þess að kjarasamningur féll úr gildi þannig er eiginlega settur inn í þetta annar hvati en núna má segja að sé í kjarasamningsgerðinni það er að það má segja að sá hvati sé í kjarasamningsgerðinni nú að það geti verið vegna þess að umsamin ákvæði til hækkunar á launaliðum eða öðrum kjörum komi þá ekki til framkvæmda nema frá og með þeim degi sem samningar komast á hvort sem það verður eftir níu mánuði tólf mánuði eða eitt og hálft ár eða jafnvel hátt í tvö ár eins og má finna dæmi um þarna væri þá sem sagt verið að tryggja að það skapaðist ákveðin réttarstaða til handa launþegunum um að ef ferlið dregst um sex mánuði byrji það að virkja aftur fyrir sig til þriggja mánaða og ef það dregst aftur um sex mánuði til viðbótar virki það fyrir hverja tvö mánuði í einn mánuð í viðbót aftur fyrir sig þannig að hækkunarákvæði yrðu þá frá og með því að kjarasamningur féll úr gildi eftir heilt ár þá er það orðið sjálfkrafa lögbundið að hver svo sem upphafshækkun samninganna yrði þegar um væri samið gilti hún frá upphafsdegi vissulega hefur það færst í vöxt á undanförnum árum að í kjarasamningum hefur verið stundum kveðið á um að ákveðnar hækkanir tækju ekki gildi bara frá undirritun samninga heldur virkuðu aftur fyrir sig en yfirleitt hefur það ekki verið frá því að kjarasamningur féll úr gildi heldur hafa þarna verið talsverð tímabil á milli og mislöng auðvitað eftir stéttum og átakapunktum og hægt að finna því dæmi um stéttabaráttu bandalags háskólamanna og fleiri stétta sjúkraliða og svo framvegis sem slík lagaákvæði sem hér um ræðir mundu þá ná til ef svo hefði gengið til í kjarasamningsferlinu hér er því verið að leggja til réttarbót launþegum til handa en ég ítreka að þó svo að það dragist að gera kjarasamninga í allt að sex mánuði hefur þessi tillaga að lagabreytingu engin áhrif enga virkni virknin byrjar ekki fyrr en samninga hafa verið lausir í sex mánuði eða lengur og leiðir að lokum til þess að það verði lögbundið að umsamin ákvæði gildi frá upphafstíma þess þegar samningur féll úr gildi ef það fer á annað ár að dragist að gera kjarasamning þetta er meginefni frumvarpinu og þar sem það hefur áður verið hér til umfjöllunar í háttvirtri þingi hefur það verið sent auðvitað til launþegasamtaka ég kíkti bara á það sem barst í fyrra því að við erum búin að flytja þetta mál í nokkur skipti eins og ég gat um áður á nokkrum þingum í röð hér er til dæmis umsögn og telur að í ljósi reynslunnar sé í raun um mikið réttlætismál að ræða sama má segja um umsögn félags vélstjóra og málmtæknimanna þar sem þeir fara yfir þessi rök sem í frumvarpinu eru og segja síðan í niðurlagi í ljósi eins er hér um verulega réttarbót að ræða sem félag vélstjóra og málmtæknimanna styður heils hugar alþýðusambandið hefur sent um þetta umsögn á síðastliðnu ári og segir í sinni umsögn að þeir taki ekki undir það að þetta efni sem hér um ræðir verði lögfest á þinginu enda sé það hlutverk heildarsamtaka launamanna að semja um kaup og kjör og svo framvegis en segja jafnframt að así undirstriki og taki undir það með flutningsmanni að mikilvægt sé að nýir kjarasamningar komist á um leið og eldri samningar renna sitt skeið eða sem fyrst þar á eftir síðan minnir alþýðusambandið á að það hefur svo sem kveðið reynt að taka upp breytt verklag um svokallaðar viðræðuáætlanir sem voru settar inn í lög um stéttarfélög og vinnudeilur fyrir nokkrum árum

sama flutningsmanni um þessi markmið sem frumvarpið ber í sér það er að koma fram kjarasamningum með virkari hætti og skilvirkari hætti en kannski verið hefur og tryggja að á rétt launamanna sé ekki gengið mánuðum og árum saman án þess að réttarstaða þeirra sé aukin um það snýst þetta mál hæstvirtur forseti þannig að ég vænti þess að þingheimur fari nú að sjá að það sé rétt að taka þetta mál til gaumgæfilegrar skoðunar og í ljósi þess sem hæstvirtur fyrsti forseti þingsins sagði hér við setningu þings að eðlilegt væri að mál kæmu hér aftur inn til umræðu og þá atkvæðagreiðslu og afgreiðslu vænti ég þess að þetta mál komi hér inn til afgreiðslu í þinginu inni í nefnd og fari hér í gegnum aðra umræðu og svo framvegis þannig hefur það nú ekki verið undanfarin ár heldur hefur málið yfirleitt verið látið frjósa inni í nefndum þingsins eins og oft tíðkast um mál sem þingmenn flytja hér í háttvirtu alþingi ég ítreka það bara að ég tel að við séum að bæta réttarstöðu launþega við erum að vísu að setja meiri pressu á atvinnurekendur að það sé kannski meiri ávinningur að því að ljúka samningsgerð en að láta hana bíða og lenda undir þeim lagaákvæðum að þetta virki aftur fyrir sig í tólf mánuði ég held að það sé rétt að þessi hvati sé sem sagt óbreyttur í sex mánuði en eftir það telji hann hratt á atvinnurekendur sem þurfi þá að taka mið af því að upphafshækkunin skellur á þá hvort sem þeir vilja eða vilja ekki